Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FinCEN Files haben ja auch eine überraschend positive Nebenwirkung, denn endlich wissen mal alle, was die amerikanische FinCEN ist. Genau so eine Behörde wie die amerikanische FinCEN brauchen wir in Europa dringend. Nun gut sie haben jetzt vielleicht auf ihre Daten nicht richtig aufgepasst, aber das hatte ja jetzt durchaus eine positive Wirkung für die weltweite Debatte über Geldwäsche und für unsere Debatte hier in Europa. Die amerikanische FinCEN ist eine Analyse Behörde, die Geldwäsche amerikaweit und auch weltweit untersucht. Der Grund, warum einige der schmutzigsten Banken in Europa ABLV in Lettland oder auch die Verhältnisse auf Zypern unter Druck gekommen sind, ist ja nicht, weil die Europäische Kommission oder europäische und nationale Behörden dort die Verhältnisse aufgemischt haben, sondern weil die FinCEN mit rigiden Untersuchungen immer wieder den Finger in die Wunde gelegt hat und Amerika auch mit Sanktionen, wie etwa im Fall von Lettland und Zypern, gedroht hat.

Wir haben den gemeinsam besucht, mit einer fraktionsübergreifenden Delegation. Eine solche Behörde, Frau Kommissarin, erwarten wir in Ihrem Vorschlag. Eine Behörde, die tatsächlich eingreifen kann, eine Behörde, die gemeinsam analysiert. Genau das steht leider nicht in Ihrem Aktionsplan. Da steht zwar eine gemeinsame Geldwäscheaufsicht drin, da steht aber keine gemeinsame FIU, sondern Sie wollen nur den nationalen Behörden helfen, besser zu kooperieren. Wir brauchen aber für die großen grenzüberschreitenden Fälle, dem Subsidiaritätsprinzip folgend, eine gemeinsame Financial Intelligence Unit damit wir wie Amerika großen Geldwäschefällen wirklich nachgehen können.

Sagen Sie uns bitte mal hier öffentlich Welche Mitgliedstaaten waren das? Und zweitens Wann eröffnen Sie endlich Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten, die seit 2007 notorisch europäisches Geldwäscherecht brechen? Das ist die Frage, die Sie beantworten müssen.